Por eso considero que, de alguna manera —porque ya empiezo a pensar que es una ingeniería financiera perversa—, deberíamos meterle mano a esta compañía porque, desde luego, engaña a los viajeros.

Por lo tanto, señora comisaria, le pediría no solamente las sanciones concretas que podamos imponer por mandato a nivel europeo y su armonización. Porque hay unas sociedades que les piden unas cosas, otros otras...

final, no sabemos realmente cuál va a ser la sanción definitiva.